J'espère un comportement équivalent de la présidence croate. La procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité de l'Union européenne concernant la Hongrie doit continuer.

Grâce aux auditions organisées par la présidence finlandaise, nous avons vu une petite évolution, simplement une petite évolution. Nous invitons aujourd'hui les présidences croate et allemande à poursuivre le bon travail effectué par les Finlandais.

Une autre audition est peut être envisageable, notamment sur la question de l'utilisation des fonds de l'Union européenne, qui pourrait être un prochain sujet. Madame Jourová, vous avez évoqué la question de l'indépendance des médias. Serait il possible que les fonds européens aient été utilisés pour permettre la concentration des médias en Hongrie? C'est une question que nous devrions nous poser. Je voudrais aussi, et je me dois de le faire, rappeler ici, comme l'a dit Mme Strugariu, que nous avons aussi un problème institutionnel. Le Parlement n'est toujours pas reçu de manière officielle lors de ces auditions nous pouvons là aussi nous améliorer.

Il y a une injustice de traitement dans les deux cas.

Dans le cas de la Hongrie, nous le Parlement n'avons pas encore été entendus de manière officielle, et les réunions informelles ne sont pas satisfaisantes. Cela ne peut pas continuer vous êtes en train de créer un précédent qui permet de ne pas instaurer une égalité entre nos trois institutions, et cela doit cesser.